borist hefur tilkynning frá formanni þingflokks sjálfstæðisflokksins ragnheiði e árnadóttur dagsett sjöunda maí tvö þúsund og tíu um mannabreytingar í nefndum samanber sextándu grein þingskapa og hún er svohljóðandi ragnheiður árnadóttir taki sæti í utanríkismálanefnd í stað þorgerðar k gunnarsdóttur og einar k guðfinnsson verði varamaður í stað ragnheiðar árnadóttur og að þorgerður k gunnarsdóttir það er nú um stundir óli björn kárason varamaður hennar taki sæti í menntamálanefnd í stað unnar brár konráðsdóttur og í heilbrigðisnefnd í stað ragnheiðar ríkharðsdóttur og að illugi gunnarsson það er nú um stundir sigurður kári kristjánsson varamaður hans taki sæti í viðskiptanefnd í stað ragnheiðar árnadóttur